Señor presidente, he votado en contra del CETA porque va contra los derechos sociales y solo beneficia a las multinacionales de los dos lados del Atlántico. Más de tres millones y medio de firmas de ciudadanos europeos pidiendo votar no al CETA que han sido literalmente tiradas a la basura por la gran coalición del PP, el Partido Socialista y Ciudadanos, estas firmas que tenemos nosotros en nuestros escaños. El CETA pone en venta nuestros servicios públicos, nuestra salud, nuestros hospitales, nuestros colegios y, como decían las mareas, nuestra sanidad y nuestra escuela no se venden, se defienden.

Los tribunales de arbitraje privados son un golpe al Estado de Derecho que anteponen los beneficios de las corporaciones al Derecho de los Estados. El CETA y las políticas neoliberales austericidas y los recortes son el caldo de cultivo perfecto para allanar el camino a los fantasmas del fascismo como Trump o como Le Pen. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios, justamente por eso, he votado contra el CETA.